Öffentliche Dienstleistungen bilden einen grundlegenden Pfeiler unseres europäischen Gesellschaftsmodells und spielen nicht nur eine entscheidende Rolle für den einzelnen Bürger, sondern sind auch von enormer Bedeutung für den Wohlstand unserer ganzen Gesellschaft. Bei der Überarbeitung der EU Beihilfevorschriften für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sollte deshalb folgende Frage im Vordergrund stehen Wie müssen die Voraussetzungen aussehen, damit einerseits eine höchstmögliche Qualität dieser Dienstleistungen und andererseits ein universeller Zugang für alle Bevölkerungsschichten gewährleistet wird? Grundlegend für die Bereitstellung und Organisation solcher qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen ist einerseits die Sicherheit der Dienstleistungserbringer und der öffentlichen Behörden hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen und andererseits eine stärkere Verhältnismäßigkeit der Regeln, sodass der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Arten von öffentlichen Dienstleistungen stärker Rechnung getragen und damit der Verwaltungsaufwand reduziert wird. Die Reform der EU Beihilfevorschriften kann deshalb nur unter Berücksichtigung der besonderen Funktion von öffentlichen Dienstleistungen und nur unter strikter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips stattfinden. Für ein ausreichendes Maß an Rechtssicherheit sollte zudem endlich ein rechtlicher Rahmen für die öffentlichen Dienstleistungen geschaffen werden.

Doch in diesem Punkt liegen die Positionen im Europäischen Parlament bekannterweise seit Jahren weit auseinander. Trotzdem ist es uns dem Gegenstand dieses Berichts entsprechend gelungen, einen für fast alle Seiten tragbaren Kompromiss zu finden. Der Verwaltungsaufwand für Ausgleichszahlungen an Erbringer öffentlicher Dienstleistungen ist im Moment zu hoch.

Die von uns geforderte Erhöhung der Schwellenwerte für die Befreiung von der Notifizierungspflicht bei der Europäischen Kommission bei Inanspruchnahme von Ausgleichszahlungen würde zu einer ersten Erleichterung führen. Die Beihilferegeln müssen in der Weise ausgestaltet sein, dass der Verwaltungsaufwand der lokalen Behörden und der Dienstleistungserbringer in einem angemessenen Verhältnis zu den potenziellen Auswirkungen auf den europäischen Binnenmarkt und dem Wettbewerb hierin steht. Die von uns vorgeschlagenen speziellen De minimis Regelungen, das heißt eine generelle Ausnahme von den Vorschriften für rein lokale Dienste sowie für soziale Dienstleistungen, bilden dafür eine wichtige Grundlage. Um der besonderen Rolle sozialer Dienstleistungen besser gerecht zu werden, fordern wir, deren Aufgabe und Charakter klar zu definieren und zu schützen. Zudem erteilen wir mit diesem Bericht dem Vorschlag der Europäischen Kommission, Effizienzkriterien bei der Daseinsvorsorge für die Vereinbarkeit mit den EU Wettbewerbsregeln als Bedingung einzuführen, eine klare Absage. Die Europäische Kommission überschreitet hier ihre Zuständigkeit, denn ihrem Kompetenzbereich unterliegt lediglich die Kontrolle der Beihilfen. Die Festlegung der wirtschaftlichen Bedingungen obliegt hingegen allein den Mitgliedstaaten und kann auf europäischer Ebene nur unter Mitwirkung des Europäischen Parlaments geregelt werden. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang abschließend für die hervorragende parteiübergreifende Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, namentlich den Schattenberichterstattern, bedanken. Das klare Votum im Ausschuss für meinen Bericht ist Beleg dieser ergebnisorientierten und lösungsorientierten Kooperation. Ich bin mir daher sicher, dass es uns auch morgen bei der Abstimmung im Plenum gemeinsam gelingen wird, ein weiteres starkes Signal des Europäischen Parlaments für nachhaltige und zukunftsfähige Rahmenbedingungen im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen an die Europäische Kommission zu senden.